Consider binevenită inițiativa adoptării unei directive europene pentru protecția victimelor infracțiunilor. Ea consolidează principiul recunoașterii reciproce automate în Uniune, fiind complementară față de mandatul de arestare european. Această Directivă propune o diminuare considerabilă a birocrației necesare aplicării transfrontaliere a măsurilor de siguranță. În majoritatea cazurilor unde este nevoie de asemenea intervenții, timpul de reacție este crucial.

Astfel, este prevăzut un mecanism pentru adaptarea ordinului european de protecție la legislația fiecărui stat membru. Totodată, este importantă coordonarea dintre state în privința monitorizării respectării măsurilor de siguranță. În ipoteza încălcării lor, se pot înlocui sau suplimenta în conformitate cu înțelegerea dintre țara executantă și cea care a emis ordinul.